Señor Presidente, permítame que mis primeras palabras sean de felicitación, como no puede ser de otra manera, para la señora Paliadeli, por el informe que ha presentado, primero ante la Comisión de Peticiones y ahora aquí en el Pleno. Me quiero adherir, también, a los comentarios que han hecho mis colegas del Grupo Popular, la señora Gruny y la señora Mazzoni, que han sido comentarios muy acertados, pero me gustaría añadir que el papel del Defensor del Pueblo, señor Presidente, es imprescindible en una institución democrática. Y así lo hemos percibido en la Comisión de Peticiones, en las abundantes comparecencias del señor Diamandouros para presentar sus respectivos informes anuales, como el que hoy examinamos aquí en esta Cámara, u otros informes de su cometido. No les voy a marear con números, Señorías, pero es cierto que, si bien se han hecho avances en el papel del Defensor del Pueblo,

Pero si queremos dar servicio a los ciudadanos, esta institución, el Parlamento Europeo, y la Comisión de Peticiones deben hacer un esfuerzo para potenciar y facilitar el trabajo del Defensor del Pueblo, porque, si bien es cierto que hay muchas peticiones, como aquí se ha recordado, especialmente por falta de transparencia, estoy seguro de que con una buena información —como la nueva web que ya está en marcha, de la cual me congratulo—, se contribuiría mucho más —insisto— al objetivo que, pienso, será común de todos, de que todos los ciudadanos de la Unión Europea puedan conocer y dirigirse al Defensor del Pueblo.